Isaiasa Afewerkiho sa v roku 2001 dostalo do väzenia nielen mnoho Eritrejčanov, ale aj viacero medzinárodných žurnalistov. Informácie od členov bývalej väzenskej stráže, ktorí vypovedajú, že viac ako polovica úradníkov a žurnalistov uväznených v tomto období je už mŕtvych, sú mimoriadne znepokojujúce. Preto je našou povinnosťou pritvrdiť tlak na eritrejskú administratívu a spojiť budúcnosť poskytovania rozvojovej pomoci Európskej únie pre Eritreu s požiadavkou prepustenia všetkých politických väzňov, ktorí sú neoprávnene zadržiavaní v eritrejských väzniciach a v nejednom prípade potrebujú po dlhoročnom väzení aj akútnu lekársku starostlivosť. Aj po 10 rokoch ignorácie našich protestov eritrejskou vládou musíme v našom úsilí pokračovať.